Frau Präsidentin, verehrte Frau Kommissarin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich stehe dem Vorschlag der Kommission wie bekannt sehr kritisch gegenüber, und zwar aus zwei Gründen Zum einen halte ich ihn für überflüssig, für unnötig, und zum anderen glaube ich, dass die Probleme, die wir sicher im europäischen Binnenmarkt haben, dadurch nicht gelöst werden. Wir haben bereits Verhältnismäßigkeitskriterien in Artikel 59 Absatz 3 der Berufsqualifikationsrichtlinie, und es gibt eine Vielzahl von Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs, in denen diese Kriterien nochmal detailliert ausgelegt, dargelegt wurden.

Ich teile die Auffassung der Kommission, dass die Mitgliedstaaten in der Tat sehr erfinderisch sind, wenn es darum geht, ihren Markt abzuschotten, Markthindernisse aufzubauen die Analyse teile ich vollumfänglich. Aber wir werden mit immer neuen Regeln das Problem nicht lösen, sondern es muss vollzogen werden

Es wäre zehnmal sinnvoller und effizienter als wieder neue Regeln zu schaffen, wie das jetzt hier vorgesehen ist.